Herr Präsident, meine Herren Kommissare, meine Damen und Herren!

Ja, wir alle haben gehofft 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach der Überwindung der gewaltsamen Zweiteilung Europas dass ein Krieg in Europa unmöglich ist. Wer aber die Staatssouveränität ignoriert, hat die Grenzen überschritten. Wir haben Krieg in Europa.

Wer Recht verletzt, gehört bestraft! Wer Verhandlungen will, muss für den Waffenstillstand sorgen! Wer den politischen Dialog zwischen der EU und Russland erneuern will, sollte sich für eine gemeinsame Geschäftsgrundlage einsetzen.

12. September, haben wir diese gemeinsame Geschäftsgrundlage im Bewusstsein innerhalb Europas und zwischen Russland, der Ukraine und Europa leider noch nicht. Leisten wir unseren Beitrag dazu.